Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Struktur und Kohäsionsfonds sind Finanzierungsinstrumente der EU Regionalpolitik mit der Zielsetzung, das Entwicklungsgefälle zwischen den Regionen abzubauen und den Zusammenhalt der Regionen zu fördern. Die künftigen Herausforderungen für unsere Kohäsionspolitik Globalisierung, demographischer Wandel, Klimawandel und Energieversorgung stehen in einer sehr komplexen Wechselwirkung zueinander. Aufgrund der beschränkten Ressourcen sollten wir uns auf die Kernprioritäten konzentrieren und verstärkt nach Synergien zwischen den Politiken suchen. Die Forderung nach einem einfachen, fairen und transparenten Übergangssystem für die Kohäsionspolitik nach 2013 kann ich nur unterstützen. Die Neugestaltung ist auch davon abhängig, ob alle Beteiligten Regionen, Mitgliedstaaten und die EU in der Lage sind, auf diese neuen Herausforderungen rechtzeitig zu reagieren.